að segja að stjórnarflokkarnir eru ólíkir flokkar og að vinstri flokkarnir hafa auðvitað átt ýmis sameiginleg áhersluatriði einkum um tekjuskiptingu og aðra slíka þætti ég hygg hins vegar að pólitískar áherslur í því verði á komandi missirum miklum mun líkari heldur en þær hafa verið því ég hygg að hvor svo sem í flokki menn standa hægra megin eða vinstra megin þá sé óhjákvæmilegt í kjölfar þeirra áfalla sem nú hafa dunið yfir að jafna verulega tekjuskiptinguna í landinu við sjáum það sem viðbrögð við kreppum af þessu tagi sögulega hvar sem þær hafa orðið í heiminum að þar eru það auðvitað viðbrögðin að jafna byrðarnar að jafna tekjuskiptinguna að endurnýja samfélagssáttmálann og setja í forgang hina efnaminni setja fjölskyldurnar í forgang setja í forgang að bjarga heimilunum og bjarga vinnunni en ekki að hlaða undir auðmennina eignasöfnunina eða forréttindastéttirnar í samfélaginu ég held að um það muni stjórnarflokkarnir eiga gott samstarf á næstu missirum og vonandi við alla flokka sem hér starfa en af þessu tilefni og vegna orða háttvirts þingmanns um að hér yrði að ræða hina veiku íslensku krónu þá vildi ég í öðru lagi fá að inna háttvirtan þingmann aðeins nánar eftir því til hvers þingmaðurinn er að vísa í því efni því þeimsem er umhugað um kjör íslenskrar alþýðu hlýtur að vera mikið umhugsunarefni sú króna sem fært hefur íslenskri alþýðu óðaverðbólgu okurvexti og einhver óstöðugustu